Het klimaat is een wereldwijd probleem, maar met elkaar de best beschikbare technologie gebruiken, is er niet bij. Onder Kyoto is dit totaal mislukt, dus laten we daarvan leren. Natuurlijk moeten we rekening houden met intellectuele eigendom. Juist bedrijven die vooroplopen in de ontwikkeling moeten worden aangemoedigd en hiervoor beloond worden. Maar die kennis moet wel sneller verspreid worden.

Tot slot, het stopzetten van de ontbossing is met name voor ontwikkelingslanden van groot belang. Ik begrijp echter dat nu binnen de Europese Unie verdeeldheid heerst over de rol van bossen, vooral door toedoen van Zweden, Finland en Oostenrijk. Hoe kunnen wij ontwikkelingslanden laten stoppen met ontbossing als de EU zelf dubbelzinnig met haar bossen omgaat?